Podpredsednik, hvala za besedo. V Novi Sloveniji - krščanskih demokratih predlagamo, da se dijaško in študentsko delo ter kadrovske štipendije izvzamejo iz, skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dijaško in študentsko delo je koristno iz več razlogov. Prvi in glavni razlog je ta, da študenti, predvsem med poletnimi počitnicami zaslužijo denar za svoj študij, najemnino in druge potrebe. S tem zaslužkom velikokrat pomagajo tudi svojim družinam, če so v finančni stiski. Poleg tega pa s študentskim delom pridobijo pomembne izkušnje, ki so skoraj vedno zahtevane za zaposlitev. Naučijo se ravnanja z denarjem, odgovornosti in odnosov s sodelavci, poleg tega pa zasluženi denar, denar, za katerega so, v katerega so vložili svoj čas in energijo, skrbneje porabijo in tudi bolj cenijo. Na svoj zaslužek so ponosni. Vendar so študenti velikokrat v dilemi, ali se jim poleti in med študijskim letom splača delati, saj bi s svojim zaslužkom, prikrajšali svojo družino, saj z dodatnim denarjem lahko presežejo mejo dohodkov pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Tako dijaki in študentje lahko izgubijo državno štipendijo, njihove družine pa subvencije za najemnino stanovanja, subvencijo pri plačilu šolske malice in kosila, znižali bi se jim otroški dodatki in druge pravice. Zato se nam zdi nujen ukrep, da se dijaško in študentsko delo ter kadrovske štipendije izvzamejo iz seštevka skupnega dohodka gospodinjstva. Pustimo mladim, ki želijo delati, da delajo in obenem s tem ne prikrajšajo svoje družine. Nekateri starši, predvsem v številčnejših družinah ne želijo, da njihovi otroci opravljajo študentsko delo, saj je zaradi tega družinski proračun precej nižji zaradi znižanja otroških dodatkov in drugih subvencij. v Sloveniji primanjkuje delovne sile, premalo je študentov, ki bi opravljali priložnostna dela. Zakaj ne bi s podporo temu zakonu, predlogu, pokazali da smo na strani družin, dijakov, študentov, in da jih spodbujamo pri njihovem delu. Hvala.